Alte probleme presante sunt legate de situația lucrătorilor slab calificați, care se confruntă cu o cerere de forță de muncă tot mai scăzută, precum și creșterea numărului persoanelor care trăiesc în sărăcie și riscă excluziunea socială. Reacțiilor recente la criză le lipsește dimensiunea de politică socială și de ocupare a forței de muncă. Investițiile sociale au ca scop să pregătească persoanele fizice, familiile și societățile să se adapteze la condițiile economice în schimbare și la cererile de pe piața muncii. Guvernanța economică și supravegherea macroeconomică trebuie completate de măsuri privind politicile sociale și de ocupare a forței de muncă.